Il faut simplifier l'avenir, mais il faut aussi solder le passé. Les auditeurs de la Commission n'auraient jamais dû appliquer des règles plus strictes que celles qui ont déjà été approuvées et donc, Madame la Commissaire, il faut solder le passé. Nous avons frôlé la catastrophe avec des instituts de recherche qui étaient en défiance de l'Union européenne et aujourd'hui, avec discernement, tout en respectant la bonne gestion et en utilisant le risque tolérable d'erreurs, mais également la prise en compte de contre audits indépendants, et le cas échéant comme je l'ai proposé, et comme l'a été accepté la mise en œuvre d'un médiateur indépendant, nous devons retrouver la confiance de l'ensemble de nos instituts de recherche, bien sûr avec de bons contrôles et des financements européens nous irons alors à la négociation des prochaines perspectives budgétaires pour pouvoir davantage régler notre curseur de la recherche afin de mieux européaniser la recherche dans un lien de confiance entre les États membres et l'Union européenne.